Hvala lepa za prvi del odgovora. Sicer to je bila malce zgodovina. Res, kdaj lahko pričakujemo, se pravi, da bodo te težave z računalniškim sistemom odpravljene še enkrat, ena cela štiri milijone evrov je bilo, danih v to, nadgradnjo, vzdrževanje tega sistema, pa še dodatnih osemsto, tisoč. Zanima me, ali imate v pogodbah kakršnekoli sankcije, da v primeru, da programi ne delujejo v skladu s predpisanimi zahtevami Evropske komisije. Prav tako me zanima, kolikšna je vsota, ki bi jo moral, državni proračun, zagotoviti zaradi zadržanih izplačil, na kar mi še niste odgovorili. In kakšne so posledice zamud in zadržanih izplačil za tiste izvajalce EU projektov, ki niso del javnega sektorja in žal ne morejo računati na avtomatično in brezobrestno kreditiranje iz državne blagajne? Sicer to zadnje vprašanje je bolj, bom rekla, malce nenavadno. Ali je realna možnost, da zadržanih, plačil Slovenija ne prejme? In kakšni bodo vaši ukrepi, da do tega sploh ne bi prišlo? Kajti enostavno, vsi si, brez evropske kohezijske politike, brez teh sredstev, vseh teh projektov ne moremo predstavljati. Kajti to so izredno izredno pomembna sredstva. Druge, evropske države to resnično dobro koristijo. In verjamem, da boste naredili vse, da do kakršnegakoli zadržanja sredstev ne bo prišlo. Kajti v nadaljnji finančni perspektivi se ta sredstva, ki bo prejemala Slovenija, še zmanjšuje. In to nam res ne bi bilo v ponos. Hvala lepa.